Señor Presidente, el señor Juncker, al principio de su intervención, hacía referencia al contexto económico general en el que nos movemos y señalaba que algunos elementos están variando positivamente ―el precio del petróleo, el tipo de cambio del euro, algunas magnitudes macroeconómicas― pero estamos muy lejos de haber superado los problemas que estamos padeciendo desde hace unos años.

1 Eso es como la tercera parte de Estados Unidos, y ese crecimiento viene después de dos años de crecimiento cero o de recesión. En lo que se refiere al desempleo, duplicamos la tasa de desempleo de Estados Unidos, tenemos un desempleo de larga duración muy importante, y no conseguimos reducir el desempleo juvenil.

Frente a esta situación, la Comisión está respondiendo. La Comisión ha presentado el programa de inversión, el plan de inversión

ha presentado también una propuesta política sobre transparencia fiscal y, hoy mismo, ha hecho referencia a la necesidad de que utilicemos las nuevas posibilidades del petróleo y del tipo de cambio. Sin embargo, el Consejo no está respondiendo con la misma intensidad. Y creo que, mientras reconocemos que hay una línea de actuación frente a la crisis en manos de la Comisión, sigue siendo tímida ―si no un poco autista― la posición del Consejo respecto de estos problemas. Por tanto, yo le pido al Consejo que adopte el mismo compromiso con la misma intensidad que al menos está mostrando la Comisión. Permítame terminar, señor Sassoli, señalando que, para mi desgracia, yo no he podido crecer como el señor Timmermans, desde que se presentó la Comisión a principios del mes de julio.